Hvala lepa. uporabno dovoljenje je potrebno predvsem, ker zagotavlja varnost uporabnikom. na Ministrstvu za okolje in prostor razmišljamo o rešitvi problema, kot ga je zastavil predlagatelj v smislu življenjskosti in zmanjševanja administrativnih ovir. vendar pa je potrebno o tem urediti še več vprašanj. predvsem gre tukaj za olajšave le za enostanovanjske gradnje v lasti investitorjev, ki niso namenjene trgu, omogočiti uporabo v prehodnem obdobju do končnega stanja in tako naprej. Zaradi tega je potrebno odpreti več členov zakona. zato predlagamo, da, državni zbor, zakon, kot je danes, predlagan, zavrne, in se, vprašanje celovito reši - tudi v smislu rešitve vprašanja enakosti pred zakonom, upoštevaje socialni vidik ter predvsem varnosti objektov. Hvala lepa.